Dess, je reste très optimiste non seulement concernant le vote qui aura lieu demain et la confortation d'un rapport qui présente comme je l'ai dit dans mon introduction beaucoup de similitudes avec ce que la Commission a proposé dans sa communication, à la fin de l'année dernière, mais aussi

Je peux vous rassurer, y compris au nom du président Barroso, sur cette question. Ensuite, je ne souhaite pas et d'ailleurs la Commission, dans sa communication, ne le fait pas mettre en contradiction la question de l'alimentation, qui reste l'objectif principal et essentiel de la politique agricole commune, et la question environnementale.